Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe in gospodje, cilj amandmaja k tretjemu členu je, ne, določitev predvidenih pogojev zadolževanja za družbo dvaTDK. Predlagatelji očitno ne verjamejo, da je mogoče z zakonsko predvidenim organizacijskim pristopom, takšen posel korektno in dobro izpeljati. Ravno tako dvomijo v učinkovitost projektnega menedžmenta, ki bi vse skupaj lahko pripeljal do izvedbenega konca. Nič takega, kar ne bi bilo pričakovano. Evropska unija kompleksno preureja in modernizira svoje transportno-logistične koridorje, kjer Slovenija s svojo izjemno strateško lego lahko stopi v ospredje. Gre za javno infrastrukturo in običajno je to zlasti pri železnicah in cestah stvar države. Kako država to financira, to pa je druga stvar. Ocena investicijskih stroškov drugega tira Divača Koper, v tekočih cenah brez davka na dodano vrednost je tisoč sto petdeset milijonov evrov. Ocena tretje razvojne osi, stroškov investicijskih stroškov tretje razvojne osi v tistih dveh delih, o katerih se danes pogovarjamo. V tekočih cenah brez davka na dodano vrednost in stroškov financiranja je sedemsto dvajset milijonov evrov. Skupaj torej tisoč osemsto sedemdeset milijonov evrov. To vrednost velja primerjati s kumulativnimi vrednostmi investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev v recimo devetih zadnjih zaključnih računih proračuna Republike Slovenije. V letu dva tisoč petnajst denimo, ko je bila ta vrednost najvišja, je obsegala milijardo in tristo petinšestdeset milijonov evrov. V letu dva tisoč štirinajst je bila ta vrednost milijardo in sto štiriinšestdeset milijonov evrov, potem pa v nobenem letu več ni presegla milijarde evrov. Danes govorimo pa o milijardi in osemsto sedemdesetih milijonih evrov. zato je popolnoma jasno, da je potrebno poiskati tudi izvenproračunske vire financiranja. In to o izvenproračunskih virih financiranja in njihovem poroštvu je tema, o kateri danes razpravljamo. Je pa to seveda eminentna stvar države. Zato ker država je tista, ki mora spodbujati javne investicije. Gre za stran agregatnega povpraševanja. Ta stran je namreč tista, ki spodbuja angažiranje proizvodnih faktorjev, povečevanje proizvodnje oziroma gospodarsko rast. Bruto domači proizvod ni nekaj, kar bi bilo dano samo po sebi, ampak je odvisen od povpraševalnih učinkov. Logistika in transport postajata v sodobni globalizacijski zgodbi osrednje poslovno področje z izredno hitro rastjo. Sodobna logistična podjetja ne ponujajo zgolj prevoza in skladiščenja, temveč kakovostno obvladovanje celotne nabavne verige, ki je vedno pomembnejša za obvladovanje trga in stroškov. Slovenija je na križišču petega in desetega evropskega prometnega koridorja. Idealen prostor za logistično transportne posle. Toda te svoje konkurenčne prednosti do sedaj ni niti dobro razumela. Moderne ceste so prišle dokaj pozno. Železniške povezave so nevarno ozko grlo, logistični centri v notranjosti Slovenije so ostali zgolj na zemljevidih, razen nekaterih redkih izjem. Ključna je zastarela železniška infrastruktura, zato postajata modernizacija železnice in razvoj logističnega biznisa ključni razvojni nalogi Slovenije. Modernizacija železnice pa je, to je treba vedeti, večji gradbeni poslovni in logistični zalogaj, kakor je bil denimo avtocestni program. Gospe in gospodje, problem Slovenije ni ta ali oni ministrski predsednik, ta ali oni politični predznak, ampak nezmožnost upravljanja z državo, z njenim političnim in gospodarskim sistemom, z razumnimi in pravočasnimi odločitvami. V Sloveniji je težko karkoli začeti. Relativno lahko pa je mogoče zaustaviti vsako pobudo in vsako podjetje. Načrti in spremembe se gromko napovedujejo, potem pa po tihem zavlačujejo, spreminjajo ali pa umikajo. Slovenska družba se upira modernizaciji, slovenska država pa je bolj država improvizacije, kakor pa država invencije. Za vse blokirane odločitve pa nikoli ni nikakršne politične odgovornosti. Čeprav gre največkrat za nesposobnost, ravnodušnost, malomarnost in neznanje, se zdi, da je največji problem ker imajo vedno prednost zasebne pregrehe pred javnimi koristmi. V Sloveniji je upravljanje postalo poddisciplina hipnoze, potrebno je kupovati čas, razširjati nasmehe in govoriti, da je naš največji problem pesimizem in s takšno Slovenijo se ne upravlja. Tudi oni, ki z najboljšimi namerami pridobi oblast zato, ker so oponenti še slabši, hitro izgubi voljo in se prepusti komoditeti poslov, katerih poglavitna značilnost je prelaganje problemov v prihodnost in izmišljanje izzivov katere lahko razreši vsak bedak ali pa naključje. Nenaklonjenost spremembam in nujnim reformam nista problem abstraktnega strahu ali pa negotovosti, obstajajo organizirane interesne skupine, ki nasprotujejo vsakemu ogrožanju lastnega položaja in ne govorim o psihološkem stanju posameznikov, marveč o političnem manevriranju, ustvarjanju navade neprestanega nasprotovanja, ustvarjanju občutka, da je napredek posledica čudežev, težave pa so posledica nekogaršnjih slabih namenov. Nikoli nam nič ni dobro, za nas nikoli nič ni prav, če je le s tako držo mogoče utemeljiti lastno nedelo, da nečesa ne poskusimo ali pa da nečesa ne zaženemo. Veliko lažje prigovarjati kakor pa resnično delati. Povprečen Slovenec lahko ure in ure, dneve in dneve gleda, gleda, kako drugi delajo, pri tem rad podaja svoje zamisli in nasvete, na koncu pa je užaljen, če njegovih nasvetov in zamisli ne sprejmejo. Ko pa se tako prikrijejo občutki nepravičnosti in prigovarjanja, verovanja v čudeže ne pa prepričanosti v lastne moči nastane položaj otrplosti. Zmede, v kateri se ne ve, kaj je cilj in kaj je naloga, zapravljajo se možnosti in zapravljajo se priložnosti. To nima nobene zveze z ideologijo ali pa s političnimi predznaki, ima pa zvezo z nesposobnostjo in z linijo izogibanja pred sprejemanjem težkih in nepopularnih odločitev. Čisto nič ne bomo dosegli z jadikovanjem in s pritožbami, danes se cenijo delovna država, čvrsta politika in močna vlada, mi tega nimamo zato moramo to ustvariti. Zapravljene poslovne priložnosti so naša notranja razvojna slabost. Veste, gospe in gospodje, takšna je pač usoda, usoda večnih zamudnikov in preplašenih nosilcev lastnih konkurenčnih prednosti. V poslanski skupini Desus bomo predlagane, predlagan poroštveni zakon vsekakor podprli. Hvala